Spanien und Italien. Ich frage mich, wie viele Jahre wir noch mit diesem Zustand weitermachen, wo wir nie etwas ändern. Deshalb meine herzliche und dringende Bitte, genau an diesem Punkt aktiv zu werden.